Señor Presidente, las fuentes energéticas que utilizamos para la movilidad en Europa van a cambiar en las próximas décadas.

2020. Agravaría la crisis, incidiría negativamente en el empleo de la industria europea y restaría recursos para la IDi que necesita la movilidad eléctrica.